Yo creo que son los partidos políticos y los ciudadanos los que tienen que establecer sus procesos democráticos y yo, evidentemente, soy partidario de que las autoridades que forman parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera puedan llegar a intercambiar la información de una forma automática, porque creo que es lo que más puede beneficiar al funcionamiento del Sistema, lo que puede reducir los costes y lo que puede incrementar la confianza entre todas las partes.